Herr Präsident! Ich will ganz kurz auf das reagieren, was Kollege Czarnecki gesagt hat. Wir haben uns hier Regeln gegeben Diplomaten anderer Länder dürfen an unseren Beratungen teilnehmen, sie dürfen sie beobachten zwei Diplomaten pro Botschaft. Wir sind ein offenes Haus.